Domnule președinte, doamnă Înalt Reprezentant, stimați colegi, nu putem să ne jucăm cu soarta unor state. Nu putem să ne jucăm cu o țară care a ales un drum proeuropean. Este șansa noastră acum. Da, sunt de acord cu o rezoluție, dar nu cu formulări neclare, să introducem chiar noi știri false aici sau neclarități. Ce înseamnă asta, să scrii într o rezoluție, la punctul 1, că sunt lucruri dubioase? Noi trebuie să fim foarte exacți și preciși când propunem ceva unui guvern. Încă o dată, repet sunt absolut de acord că nu trebuiau anulate, dar nu putem noi să tăiem această asistență financiară pentru cetățeni. Ne gândim la cetățenii Republicii Moldova sau ne gândim la o persoană anume? De aceea, nu voi vota această rezoluție și vă rog să înțelegeți că, prin votarea rezoluției, de fapt, întoarcem drumul Republicii Moldova dinspre Europa spre Rusia.